Señora presidenta, el presupuesto es el instrumento político más potente que tenemos para convertir la voluntad en realidad, y, por eso, incorporar la perspectiva de género en el próximo marco financiero es una cuestión obligatoria y esencial. Y, además, tenemos que buscar un equilibrio entre ser capaces de garantizar esa transversalidad pero también poner en marcha instrumentos políticos específicos en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso, es fundamental que cuando hablamos de fondos estructurales y política regional, que cuando hablamos de política agrícola común, que cuando ponemos en marcha instrumentos de política de cooperación, tengamos en cuenta la perspectiva de género. Pero también es fundamental, es indispensable y es obligatorio que seamos capaces de garantizar instrumentos específicos en la lucha contra la violencia de género, de incorporar medidas específicas para la conciliación de la vida familiar y laboral que seamos conscientes de que la política europea necesita esa perspectiva de género para cumplir con uno de los valores fundamentales de la Unión, que es la igualdad entre hombres y mujeres.